De asemenea, trebuie să avem în vedere progresele făcute de autoritățile de la Tripoli, care au reușit să treacă de la izolare și embargo, la deschidere și dinamism economic și diplomatic. Dar Uniunea Europeană nu este doar o comunitate de interese economice, ci are ca fundament un set de valori de la care nu putem abdica în numele pragmatismului. Este adevărat, Libia nu mai este sponsorul terorismului, a renunțat la programul nuclear, a acceptat plăți compensatorii pentru familiile victimelor unor atacuri teroriste, a eliberat asistentele medicale bulgare condamnate la moarte pentru răspândirea HIV și a încheiat acorduri cu unele state europene. Consider că trebuie să încurajăm aceste progrese, dar parteneriatul între Uniunea Europeană și Libia are nevoie de o bază morală solidă. În acest sens, Raportul doamnei Gomes, pe care o felicit pentru munca sa, scoate în evidență carențele grave în respectarea drepturilor omului, pe care suntem datori să le combatem. Anul trecut, am adoptat o rezoluție în care ceream Libiei să renunțe la pedeapsa capitală. Cred că este cazul să reînnoim această solicitare de abolire, dublată de cererea de respectare a normelor internaționale în materie de echitate juridică, mai ales străinii fiind victimele abuzurilor. O atenție aparte trebuie acordată problemei migranților și refugiaților, atât celor extrădați de către Libia în țările de origine, unde viețile le sunt expuse unor grave amenințări, cât și celor returnați de Italia în Libia, unde riscă represalii dure.

În ceea ce privește acordul de readmisie, ca parte a Acordului cadru dintre UE și Libia, solicit Consiliului să renunțe la această intenție, întrucât ar fi vorba de repatrierea într o țară care încalcă programat drepturile omului.